Dieser antisemitische Angriff in Halle ist nur der letzte Vorfall dieser rassistischen Entwicklung in Europa. Auf Sinti in Deutschland und Italien werden Brandanschläge verübt, Roma werden gezielt ermordet, alle Minderheiten sind Hass und Hetze ausgesetzt. Wir haben diese Hetzer und Brandstifter auch hier im Parlament bei uns sitzen. Eure platten Parolen, euer dumpfer Rassismus bereiten den Grund für die politische Gewalt gegen Minderheiten auf unserem Kontinent. Eure völkischen Phantasien dienen als Trugbild, das von echten sozialen Problemen ablenkt, für die ihr keine Lösungen anzubieten habt.

Die Art und Weise, in welcher wir die verwundbarsten Mitglieder unserer Gesellschaft beschützen, ist Gradmesser für unsere Demokratie.

Wir müssen rechte Netzwerke europaweit entschlossen verfolgen. Wir müssen die Zivilgesellschaft in ihrer Arbeit gegen rechten Hass stärker unterstützen.